Les salariés et leur organisation syndicale ont fait preuve d'une grande responsabilité pour sauver l'activité du site en faisant de nombreuses concessions. Pour tout remerciement, ils se retrouvent en dehors, tandis que la direction américaine n'a même pas le courage de s'expliquer et bafoue les règles élémentaires du dialogue social. Cette catastrophe nous impose une réaction rapide en termes d'accompagnement des salariés, mais pas seulement.